Zpráva ale obsahuje několik bodů, které jsou pro mě velmi obtížně přijatelné, nebojím se říct přímo nepřijatelné. Asi takovým červeným hadrem v této zprávě jsou výzvy k zavedení dalšího zdanění na evropské úrovni, k zavedení dvojích daní, dokonce se hovoří o environmentální dani a o dani z přírodních zdrojů.

Z dalších detailů, které bych zmínil, tak považuji za velmi chvályhodné části, které hovoří o posílení recyklací, posílení kompostování. Jistě jsme všichni pro, aby Evropa upustila od skládkování odpadů, s tím velmi souhlasím a návrh podporuji. Poprosil bych všechny, aby souhlasili s vypuštěním zmínky o zastavení spalování odpadů, protože to by v této situaci bylo spíše kontraproduktivní. Z výše zmíněných důvodů nebudu osobně schopen tuto zprávu podpořit.